Služby však trpia problémom horizontálnej segregácie, ktorá je následkom pretrvávajúcich stereotypov v tomto odvetví.

Predpokladá sa totiž, že existujú povolania mužské a povolania ženské, pričom ženské povolania sa napríklad spájajú s prácou, ktorú ženy vykonávajú najmä v domácom prostredí. Či už je to školstvo, ošetrovateľstvo, upratovacie služby a podobne, všetko tie najhoršie platené pracovné pozície. Ženy navyše trpia stále pretrvávajúcimi rozdielmi v odmeňovaní.